Six mois passent très vite, mais ils risquent d'être particulièrement denses, et votre tâche, particulièrement rude gestion du cataclysme de l'après Brexit

menace terroriste telle que le pire n'est pas derrière nous et que les dramatiques événements de Paris et de Bruxelles apparaîtront aux yeux de l'histoire comme de simples incidents de patrouille persistance d'une austérité violente qui plombe la croissance et l'emploi comme le fera demain le CETA accord de libre échange avec le Canada s'il est adopté

Paradoxalement, l'alternative à laquelle vous êtes confronté est simple chausser les pantoufles de vos prédécesseurs pour une présidence incolore, inodore et sans saveur, incapable d'être à la hauteur des défis, peut être mortels je ne veux pas croire, Monsieur Fico, que vous serez l'Emil Hácha de l'Union européenne, la pâle figure d'une collaboration de plus en plus insupportable aux peuples ou au contraire réinventer, de manière loyale et honnête, une coopération nouvelle entre les pays et les peuples européens, rééquilibrer les rapports entre l'Est et l'Ouest, car l'Europe doit incarner la paix, et pas la guerre, avec la Russie, rester à l'écoute des opinions publiques, choisir la voie du respect et du courage, inscrire votre action dans le prolongement des actes glorieux du Sslovaque Jozef Gabčík, porter haut l'étendard de la résistance, de l'identité, de la liberté aux côtés de ceux du Royaume Uni, de la Pologne, de la Hongrie et d'autres, notamment je l'espère celui de la France.